Quindi certamente la priorità sta lì, nel beneficio dello sviluppo montano. Se questo vuol dire allargare un po' il coinvolgimento dei soggetti e del territorio, non vedo nulla in contrasto, starà alla capacità anche del territorio montano di chi guiderà questi processi a non farsi strumentalizzare ma cogliere dalla sinergia. Dopodiché io dico, non la stretta montagna, lo stretto territorio delle Alpi, quanto debba essere allargato lo si definirà, non sono io in sede nazionale a volere che sia l'intera regione.